Hvala za besedo. Ne morem se strinjati s kolegom, ki je danes, govoril, da, vsak uporabnik si želi samo najcenejšo položnico in da mu električne energije nikoli, ne bo zmanjkalo. Zakaj se pravzaprav s kolegom ne morem strinjati? Zato, ker vsakodnevno gledamo različne interesne skupine, ki se zavzemajo za brezogljično družbo, v kateri živimo, zato verjamem, da ti odjemalci, ki se tako zavzemajo za ukinitev TEŠ šest, ki se zavzemajo za ukinitev jedrskih elektrarn, hidroelektrarn, da, uporabljajo to možnost, da jemljejo električno energijo, zeleno električno energijo, se pravi iz obnovljivih virov. Sama zelo pozdravljam in se zavzemam, da bi bilo več, električne energije iz obnovljivih virov, ampak da se danes vrnemo na temo. Glavni razlog za sprejem, novele Energetskega zakona je nujna prilagoditev z evropskim pravnim redom, uresničitev, odločbe ustavnega sodišča in uskladitev s smernicami za, državno pomoč za okolje in energijo. Poleg teh sprememb pa je v predlog zakona vnesenih tudi nekaj dodatnih določil, pa niso, ki pa niso nujne. Ena izmed teh je tudi sprememba definicije potrdila o izvoru. Trenutno veljavna zakonodaja definira potrdilo o izvoru kot javno listino v elektronski obliki, ki dokazuje, da je določena količina električne energije proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov energije. Predlog vladne novele pa to definicijo razširja. Vlada predlaga, da se omogoča izdajanje potrdil o izvoru ne le za električno energijo, ki je proizvedena iz obnovljivih virov energije, temveč tudi iz drugih, konvencionalnih virov, kot so: hidroelektrarna, jedrska elektrarna, termoelektrarna in podobno. Potrdilo omogoča pregledno sledenje in dokazovanje porekla elektrike ter posledično bo omogočala večjo preglednost na trgu. Njegov glavni namen pa je olajšati trgovanje z elektriko, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, ali v soproizvodnji, predvsem pa izboljšati preglednost na trgu z elektriko. Predlagatelj oziroma vlada pri tem omogoča potrošnikom, da bodo lahko izbirali, iz, katerega vira bodo kupovali električno energijo. S tem daje tudi zakonsko podlago in obvezo distributerjem, da izvajajo to določilo. Dolgoročni cilj vseh nas pa mora biti, da razogljičimo družbo. S predlagano spremenjeno definicijo potrdila o izvoru se odjemalcem dejansko omogoča, da lahko s svojo izbiro favorizirajo vir, iz katerega želijo kupovati električno energijo. Osebno mislim, da bi morali o tej temi v državnem zboru, kot na vladi, pristojnih ministrstvih, strokovnih službah in širši družbeni javnosti, skupnosti, veliko več in poglobljeno razpravljati. Jasno si moramo odgovoriti na vprašanje, kakšno energijo bomo v bodoče proizvajali in seveda distribuirali kupcem. Premalo je, da se vsake toliko časa oglašajo le določene interesne skupine in se zavzemajo za ustvarjanje električne energije iz obnovljivih virov. Po drugi strani pa vlagamo v termoelektrarne in imamo vrsto težav pri izgradnji malo hidrocen, trajnih in vetrnih elektrarn. S pametno strategijo na tem področju, predvsem z ozaveščanjem in preprečevanjem odjemalcev s stimulacijskimi ukrepi ter vlaganje v obnovljive vire energije, lahko energetsko politiko v naši državi usmerimo na pot k brezogljični družbi in in uresničevanju ciljev pariškega sporazuma. Nasprotovanje Levice tej definiciji sicer do neke mere razumem, vendar verjamem nadzornim in drugim pristojnim organom, da bodo vse manipulacije in zavajanje na tem področju, preprečili, oziroma, da jih bodo ustrezno sankcionirali. Tudi iz navedenih razlogov bom novelo zakona podprla. Hvala lepa.